að forusta framsóknarflokksins sé farin að tala skýrar um væntingar sínar um aðild að evrópusambandinu þá vita hugsanlegir kjósendur og hugsanlegir fyrrverandi kjósendur þeirra hvað á borðinu er ég er reyndar algjörlega andvígur því að það sé verið að velta fyrir sér aðild að evrópusambandinu það er mín skoðun og míns flokks en forusta framsóknarflokksins telur að það eigi að fara út í þennan dans samningsmarkmið verða ekki skilgreind öðruvísi en að sótt verði um aðild og séð hvað gerist því að það tekur enginn upp viðræður við neinn aðila öðruvísi og það hafa fulltrúar evrópusambandinu sagt það að félag ungra framsóknarmanna skuli álykta á þennan veg skýrir enn þá betur áherslur flokksins um áhuga á að ganga í evrópusambandið það tel ég vera bara nauðsynlegt þá vita kjósendur og fyrrverandi kjósendur framsóknarflokksins hvert stefna þess flokks er að ganga eins og háttvirtur þingmaður hefur hér lýst og gera það þá upp við sig í kosningum hvort þeir styðja stefnu framsóknarflokksins í því að vinna að aðildarumsókn að evrópusambandinu ef háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir kemur svo aftur í ræðustól frú forseti væri líka fróðlegt að vita hvort félag ungra framsóknarmanna hafi hvatt formann framsóknarflokksins til þess að biðjast afsökunar á íraksstríðinu